frú forseti ég er að mæla fyrir tillögu til þingsályktunar um mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts og það er kannski rétt að vekja athygli á því sem háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir að að vera hér rétt áðan það vantar líka þá ráðherra sem hér ættu að vera til að hlusta á mál mitt í þessum efnum og sömuleiðis þann nefndarformann sem um ræðir þannig að áhugaleysið gengur hér þvert yfir allt auðvitað dregur þetta úr þingmönnum löngum og gleði við að stunda hér sín störf þannig að ég skal taka undir það sem háttvirtur þingmaður sagði í ræðu rétt áðan að þetta áhugaleysi er með eindæmum og það þýðir ekkert fyrir okkur að linna látum hér við skulum reyna að halda áfram að fá stjórnarliða að borðinu þannig að hér geti farið fram málefnalegar umræður pólitískt átök úr þessum ræðustóli þar sem þau eiga að fara fram þannig að við höfum á tilfinningunni að það sér verið að virða okkur einhvers sem höfum hér hluti til málanna að leggja í hina pólitísku umræðu sú tillaga sem hér liggur fyrir var lögð fram á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi hún komst ekki á dagskrá þá og er því flutt í raun og veru í fyrsta sinn mælt fyrir henni í fyrsta skipti á síðasta þingi var fyrsti flutningsmaður og er hann í raun og veru höfundur tillögunnar raunar er hún flutt eilítið breytt því frá því að fasteignamat ríkisins kynnti endurmat frá því að tillagan var flutt þá hefur fasteignamat ríkisins tilkynnt um og kynnt endurmat á sumarbústöðum og sumarbústaðalóðum og þessi tillaga tekur mið af því nýja mati og þess vegna er nokkuð aukið við bæði í greinargerð og tillögutextann sjálfan

alþingi ályktar að fela félagsmálaráðherra og fjármálaráðherra sameiginlega að skipa nefnd til að gera tillögur um breytingar á reglum um ákvörðun matsverðs íbúðarhúsnæðis sumarbústaða og sumarbústaðalóða samkvæmt lögum númer sex tvö þúsund og eitt um skráningu og mat fasteigna og á reglum um álagningarstofn og álagningu fasteignaskatts samkvæmt lögum númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm um tekjustofna sveitarfélaga nefndin leiti leiða til að finna nýjan álagningargrundvöll fasteignaskatts svo að álagning endurspegli kostnað sveitarfélaga af þjónustu við íbúðar og sumarbústaðaeigendur og eigendur sumarbústaðalóða þannig verði tengsl álagningarstofns við skyndilegar breytingar á markaðsverði fasteigna rofin en í stað þessi taki álagning fasteignaskatts breytingum í takt við almennar verðlagshækkanir nefndin skili tillögum sínum fyrir fyrsta september tvö þúsund og sex eins og sjá má af þessum tillögutexta þá hefur það gerst vegna gríðarlegra breytinga á markaðsverði fasteigna upp á síðkastið að álagning fasteignaskatts eða fasteignaskatturinn hefur af þessum sökum hækkað gríðarlega mikið og það er að koma afar

þarf síðan að greiða sína fasteignaskatta og verðlagshækkunin hið háa markaðsverð fasteignarinnar er ekki neitt sem er að skila sér í vasa þessara einstaklinga það er alveg ljóst að hér þarf eitthvað að taka til hendinni og skoða réttlætið í þessum málum það hafa verið gerðar umtalsverðar breytingar á lögunum um skráningu og mat fasteigna og fasteignamat ríkisins hefur líka verið með þetta endurmat sitt í gangi á öllu íbúðarhúsnæði í landinu og nú síðast á mati sumarbústaða og sumarbústaðalóða það má halda því fram að bæði ríkisstjórnin og sveitarstjórnir hafi gefið okkur vonir í þessum efnum um það að endurmatið mundi ekki leiða til hækkana á eignarskatti og fasteignaskatti en önnur hefur nú orðið raunin við álagningu gjalda árið tvö þúsund og tvö greiddu framteljendur sem áttu ekki aðrar eignir en skuldlausar tveggja til fjögurra herbergja íbúðir eignarskatt í fyrsta skipti fasteignaskattar hafa einnig verið að hækka vegna endurmatsins og enn frekar á grundvelli verulegra hækkana á markaðsverði íbúðarhúsnæðis en samkvæmt tuttugustu og sjöundu grein laga númer sex tvö þúsund og eitt skal matsverð fasteignar vera gangverð hennar umreiknað til staðgreiðslu og er það sem sagt lögbundið íbúðaverð hækkaði á öllu landinu að vestfjörðum undanskildum á milli áranna tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fjögur það má segja að íbúðarhúsnæði hafi hækkað mest á austurlandi eða um tæp þrjátíu og fimm prósent í reykjavík mun hækkunin hafa numið fjórtán prósent tólf prósent á norðurlandi vestra og rúmum tíu prósent á norðurlandi eystra í öðrum landshlutum nam hækkunin níu til tíu prósent nema á vestfjörðum eins og ég sagði áðan þar sem íbúðaverð lækkaði um einn komma sjö prósent almennt má segja um hækkun matsverðs íbúðarhúsnæðis milli áranna tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fjögur hafi numið að meðaltali rúmum tíu prósent umfram almennar verðlagshækkanir samkvæmt vísitölu neysluverðs og þetta hefur haft í för með sér sambærilega hækkun fasteignaskatta allt bendir til þess að matsverð fasteigna muni hækka verulega umfram almennt verðlag á þessu ári vegna mikillar eignaverðbólga sem hófst á síðasta ári það sýna meðal annars skýrslur hagtíðinda hagstofu íslands og þriðja maí tvö þúsund og fimm og vorskýrsla así frá tvö þúsund og fimm en þar er að finna tölur um hækkun íbúðaverðs fram til apríl á þessu ári upplýsingar liggja fyrir um að fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hafi hækkað um rúm þrjátíu og átta prósent á rúmu ári miðað við maí tvö þúsund og fimm þar af hafi sérbýli hækkað um mun meira en fjölbýli eða um fimmtíu og fjögur prósent á móti þrjátíu og fjögur prósent í sumar lauk fasteignamat ríkisins endurmati sumarbústaða og óbyggðra sumarbústaðalóða og hið nýja mat tók gildi fyrsta september síðastliðinn breytingar á matinu eru mjög mismunandi eftir stærð og staðsetningu matinu eru mismunandi en það mun hafa verið hækkun en ekki lækkun þannig að ég tel að hér sé prentvilla í greinargerðinni sem ég skal athuga og ber að laga að mat sumarbústaða hafi hækkað um tuttugu og þrjú komma átta prósent að meðaltali og það eru jafnvel dæmi um sex hundruð áttatíu og fimm prósenta hækkun á lóðamati í eyja og miklaholtshreppi um það má lesa nánar í fylgiskjali númer tvö með þessari tillögu sem er grein úr bændablaðinu frá þrítugasta ágúst tvö þúsund og fimm en þar er fjallað um mikla hækkun á mati sumarbústaða og óbyggðra sumarhúsalóða fasteignaskattar eru í eðli sínu gjöld sem ætlað er að mæta kostnaði sveitarfélaga við að þjónusta fasteignaeigendur og eru lögð á eignir óháð tekjum

tekjuskattsstofni veruleg hækkun á markaðsverði íbúðarhúsnæðis á síðastliðnu ári og fyrirsjáanleg hækkun á þessu ári umfram almennar verðlagshækkanir ætti að mati okkar flutningsmanna ekki að hafa áhrif á stofn til álagningar fasteignaskatts kostnaður sveitarfélaga af þjónustu við íbúða og sumarhúsaeigendur og eigendur sumarbústaðalóða eykst ekki í réttu hlutfalli við hækkun á markaðsverði þessara fasteigna þessi eignaverðbólga hefur bitnað og mun bitna harðast á þeim sem lægstar hafa tekjurnar svo sem eldri borgurum og einstæðum foreldrum þá má halda því fram með gildum rökum að viðmiðun fasteignamats við gangverð að mati fasteigna mismuni sveitarfélögum er þannig ljóst að sveitarfélög á vestfjörðum standa afar höllum fæti og er fjárhagsstaða þeirra þó nógu slæm fyrir vegna fólksfækkunar það er brýnt að setja nýjar reglur um álagningarstofn fasteignaskatts og styrkja tekjustofna sveitarfélaga með öðrum hætti en með síhækkandi fasteignasköttum sem eins og ég hef áður vikið að í máli mínu eru lagðir á óháð tekjum í því skyni þarf að breyta álagningargrundvelli fasteignaskatts fyrir álagningu árið tvö þúsund og sjö svo íbúðar og sumarbústaðaeigendur og eigendur sumarbústaðalóða þurfi ekki að sæta álögum umfram almennar verðlagshækkanir og sveitarfélögum sé ekki mismunað virðulegi forseti vinstri hreyfingin grænt framboð hefur fullan skilning á þörfum sveitarfélaganna í landinu til að skjóta styrkari stoðum undir fjárhag sinn það sýnir málflutningur þingmanna flokksins á undangengnum þingum í því sambandi get ég til dæmis nefnt frumvarp um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga sem þingflokkurinn hefur flutt og umræðu utan dagskrár um fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga sem þingflokkurinn efndi til óskaði eftir og stóð fyrir því í vor eð leið í málflutningi okkar hafa komið fram að okkar mati afar raunhæfar tillögur sem eru til þess fallnar að efla fjárhag sveitarfélaganna til langs tíma við teljum að þær tillögur taki heildstætt á vanda sveitarfélaganna og gangi út frá því að ríkisvaldið beri þar talsverða ábyrgð það er þess vegna mat okkar flutningsmanna þessarar tillögu að tillögur fjármálaráðuneytisins um skyndihækkun fasteignamats í því skyni að efla fjárhag sveitarfélaganna séu vanhugsaðar og taki ekki á rótum vandans með tillögu þessari á þingskjalinu sem er á þingskjali fjörutíu og eitt höfum við

það er hvernig fasteignamat ríkisins endurmat verðmæti sumarbústaða þetta er grein sem birtist í morgunblaðinu í sumar þrítugasta júlí sömuleiðis er hér á öðru fylgiskjali grein úr bændablaðinu sem ég gat um fyrr í mínu máli og í þriðja lagi grein eftir hörð bergmann sem birtist í morgunblaðinu sjöunda ágúst tvö þúsund og fimm og hún heitir sumarhús sem tekjustofn sveitarfélaga allar þessar greinar gera á nokkuð ljósan hátt grein fyrir þeim vanda sem af þessari hækkun matsins hefur leitt og teljum við þær þess vegna vera innlegg í umræðuna um þessa þingsályktunartillögu ég tel ekki ástæðu til að hafa orð mín fleiri en tel að hér sé um mikið hagsmunamál að ræða fyrir alla fasteignaeigendur og treysti því að þetta mál fái yfirgripsmikla umfjöllun í nefnd og verði leitað umsagna sem víðast þannig að hér megi vonandi þegar líður á þetta þing afgreiða þessa tillögu úr þingsölum með atkvæðagreiðslum